Man steht zum jetzigen Zeitpunkt, über ein Jahr nach den Europawahlen, wo wir auf den Straßen und Plätzen noch verkündet haben, wie wir die Finanzmärkte bändigen wollen, eigentlich vor einem sehr mageren bis nicht vorhandenen Ergebnis. Das Problem wurde schon beschrieben. Wir haben es mit Märkten zu tun, die heute global agieren. Die Mitgliedstaaten meinen immer noch, dass sie mit ihren nationalen Aufsichtsstrukturen in der Lage sind, hier Spielregeln durchzusetzen.

Deswegen stellt sich mir schon die Frage, wann diese Erkenntnis, die in den Sonntagsreden gerne formuliert wird, auch in politisches Handeln umgesetzt wird, wo es plötzlich darum geht, Börsenplätze zu schützen, wo es darum geht, Bankenkonstruktionen zu schützen, und nicht mehr darum, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Wir haben uns als Europäisches Parlament dieser Aufgabe gewidmet, und ich hoffe, dass die Mitgliedstaaten sich auch dieser Aufgabe widmen werden, weil sie mitverantwortlich dafür sind, für die Bürgerinnen und Bürger ordentliche Aufsichtsregeln zu implementieren, die dafür sorgen, dass das Ersparte des Einzelnen auch dauerhaft sicher ist. Ich wünsche mir natürlich schon, meine Herren Kommissare, dass von Seiten der Kommission jetzt auch wirklich alles getan wird, damit wir möglichst schnell zu einem guten Ergebnis kommen, im Interesse der Menschen in Europa.